Hvala. Ja, se strinjam z vami, ta stalnost je res, je res ključnega pomena. Ampak tako kot ste vi izpostavili, pozitiven primer, in mislim, da celo poznam tisti, tisti celjski primer. Na žalost, in moram reči na žalost, pa obstajajo tudi primeri, ko pa ti stalni spremljevalci ne opravijo, ker, ne opravijo tega dela v tako dobri, v tako, na tako dober način. In, ne zagotavljajo te integracije in pa, in pa predvsem čustvene podpore, kot bi jo, kot bi jo lahko. Marsikdo od teh spremljevalcev pač to delo vzame zato, ker, nima drugega dela, in še kaj bi lahko našli, in seveda potem to ni primerno in ne daje, tovrstnih rezultatov. Naš razmislek gre predvsem v tej smeri, da pač, če je izobrazba, potem je tu neko, vsaj delno zagotovilo več, a ne, zato da bo, zato da bo, ta odnos med tistim, ki spremlja, in med, spremljancem, vsaj, s tega profesionalnega vidika, primerno, ampak, po pravici povedano, ni pa nobenega zagotovila za nikogar. In tu imate, in tu imate prav. Glede časovnice vam v tem trenutku ne morem, ne morem odgovoriti , zato ker, rešitve so na mizi. Samo, jaz mislim, da so predvsem strokovnjaki trenutno in primerni so bili, lahko rečem, da v zadnjih mesecih trije, štirje, ki pa med sabo niso čisto usklajeni. A veste in, to ni stvar, tako kot jaz, tako kot ste vi rekli zase, da niste strokovnjakinja, tudi jaz nisem strokovnjak, razen kolikor se naučim pri tej, pri tej zadevi. Ampak zame je ključno, da se strokovnjaki, nevladne organizacije in tako naprej, da se oni med sabo strinjajo, kaj je najboljša rešitev, potem bomo pa mi, to naredili. Tisto, kar vam pa obljubim, pa je, da bomo še naprej aktivni na tej zadevi in da bomo tako kot vi, in se zelo dobro zavedamo teh postopkov usmerjanja, ki so nenormalno dolgi, predolgi in niso včasih, pogosto niso v korist otrok, da jih bomo skrajšali in seveda naredili, dosti bolj primerne. Hvala. Hvala, gospod minister. Nadaljujemo z vprašanji. ...